Nous y avons cependant assez largement échappé dans le cadre de ces commissions spéciales et je m'en félicite, même si nos points de vue peuvent assez largement diverger.

Nos citoyens ont droit à la sécurité, et la lutte contre le terrorisme doit être une priorité. Mais nos concitoyens ont aussi droit à la sûreté, ce qui veut dire que leurs droits doivent pouvoir être protégés, y compris contre les risques d'abus de pouvoir des autorités publiques. Cela veut dire que la fin, aussi légitime qu'elle soit, ne justifie pas n'importe quel moyen et, notamment, que toute atteinte aux droits et libertés doit être justifiée par les principes de nécessité, de finalité et de proportionnalité. C'est pour cela que nous sommes contre la multiplication des échanges d'informations. On fiche un nombre croissant de personnes, y compris celles susceptibles d'avoir l'intention de commettre un acte. Cette théorie du soupçon généralisé n'est pas la bonne méthode, notamment de prévention. Par ailleurs, rien ne justifie une hiérarchie entre les droits fondamentaux, pas plus qu'il ne peut y avoir des citoyens de seconde zone ou de seconde génération, dont les droits seraient différents. Nous refusons la stigmatisation de pans entiers de la population. Même s'il a été amélioré au cours des négociations, ce rapport reste en deçà de nos attentes. Il propose de poursuivre ce que j'appellerais, faute de temps, une fuite en avant sécuritaire, notamment en matière de contrôle aux frontières, et il n'évite pas certains amalgames avec les questions migratoires. La démocratie, c'est l'équilibre entre la sûreté, la sécurité et la protection des droits fondamentaux. Y renoncer, c'est faire le lit de ce que l'on prétend combattre, c'est pour cela que nous ne voterons pas ce rapport.